Najlepša hvala za zastavljena vprašanja. Na del vam jih bom zanesljivo znala odgovoriti, na tisti del, pa kjer nimamo še podatke, vam bomo zanesljivo pa potem pisno odgovorili. Se pravi, glede, davčnih prihodkov, na iz oktober dva osemnajst-oktober dva sedemnajst, a ne, tako da bomo primerjali. Se pravi, davčni prihodki so se zvišali za tri cele sedem procenta, dohodnina za enajst celih štiri procenta, davek od dohodkov pravnih oseb za, pet celih pet procentov, davek na dodano vrednost petnajst celih en procent, trošarine pa za pet celih šest procentov. Ja. Se pravi, glede na to, da pa ima Slovenija zavezo, da zmanjšuje javni dolg, a ne, mora v skladu s fiskalnim pravilom, tudi zadostiti zahtevam Evropske unije, da ga zmanjšamo na šestdeset procentov BDP-ja. Se pravi, glede, dohodnine. Pri nas v Sloveniji je povprečna pokojnina šeststo evrov in ta del pokojnine ni obdavčen. Obdavčen pa ni tudi, del pokojnine do zneska tisoč dvesto evrov. Se pravi to. Glede osnove za dohodnino. Mi moramo tudi to vedeti, da v osnovno za dohodnino niso zajeti socialni transferi, se pravi, iz, osnove za dohodnino so izključeni otroški dodatki, socialne pomoči. Glede davčnega prestrukturiranja, je pa to res zaveza koalicijske pogodbe zapisana in mislim, da se jo bomo držali. Hvala.